Naar de mening van de Commissie hebben deze prioriteit. In de lidstaten is de Commissie tegenwoordig de baas, mede dankzij het Europees Parlement. Maar iedereen kan in zijn eigen land constateren dat de werkeloosheid te hoog is of de overheidstekorten te groot of de regelgeving te zwaar.

Voorzitter, het blijkt niet mogelijk om één muntunie te hebben voor economieën met ongelijke snelheden.

Maar het noorden wil niet blijven betalen voor het zuiden en het zuiden wil niet gecommandeerd worden door de Commissie. Wat de Commissie zou moeten voorstellen is om de eurozone te ontbinden, want het zuiden moet dringend bevrijd worden van het keurslijf van de euro.